Spoštovani poslanci, spoštovane poslanke. Zahvaljujem se za besedo. S predlaganim zakonom naj bi se kot trajna uveljavila sicer prehodna rešitev v novem Zakonu o ugotavljanju katastrskega dohodka, po katerem se v prvem letu uveljavitve, se pravi v letu dva tisoč sedemnajst, zemljiščem pripisalo le štirideset procentov katastrskega dohodka, ugotovljenega z novo metodo. Predlagatelj rešitve utemeljuje s ciljem pravične in razumne davčne obremenitve kmetov. Katastrski dohodek in pavšalna ocena dohodka na čebelji panj predstavljata pavšalno oceno dohodka iz kmetijske in gozdarske dejavnosti. Katastrski dohodek nadomešča dejansko izkazani dohodek fizičnih oseb, ki opravljajo kmetijsko in gozdarsko dejavnost, za katero jim po predpisih ni potrebno voditi knjigovodstva in torej dejanskih dohodkov ne izkazujejo. Z vidika ustavnega načela enake obravnave oseb v primerljivem ekonomskem položaju je bistvenega pomena, da ta pavšalna ocena, ostane kar se da realna. Katastrski dohodek je bil zaradi zapletene in nedorečene metode v letih od dva tisoč trinajst do dva tisoč šestnajst zamrznjen in je znašal le okoli petnajst procentov realno ocenjenega dohodka, kot ga za kmetijsko in gozdarsko dejavnost izkazujejo izkazujejo ekonomski izračuni Statističnega urada Republike Slovenije. Tako stanje je bilo s strani države, pa tudi stroke, ocenjeno kot neprimerno. Z novo metodo ugotavljanja katastrskega dohodka je ob velikem konsenzu stroke, pa tudi interesne javnosti v letu dva šestnajst uveljavil Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka. Metoda je določena zelo transparentno in stabilno. Na podlagi novih izračunov se je ocenilo, da se bo upoštevanje polnega zneska katastrski dohodek ob prihodu na novo metodo približno podvojil, pri čemer pa je bilo potrebno opozoriti na izredno nizko izhodiščno raven ga dohodka v letu dva šestnajst. Z zakonom se za postopno povišanje ga dohodka na bolj realno raven uredilo triletno prehodno obdobje. Dodatna varovalka za postopni prehod je tudi prehodna uveljavitev o zakonu o ugotavljanju katastrskega dohodka, ta pa je še dodatno urejen v Zakonu o dohodnini. Se pravi, polno ocenjeni, znesek letnega katastrskega dohodka po novi metodi znaša za vsa za vsa kmetijska in gozdarska zemljišča okoli sto milijonov evrov oziroma za zasebni sektor okoli šestinsedemdeset cela pet milijona evrov. Tudi tako izračunani znesek katastrskega dohodka še vedno predstavlja le okoli trideset procentov povprečnega dejanskega tržnega dohodka zasebnega kmetijstva. Ta delež je sicer višji kot v letih od leta dva tisoč trinajst do šestnajst, vendar še vedno nižji kot, v letih pred dva tisoč trinajst, ko je znašal med štiridesetimi in petdesetimi odstotki. Nov katastrski dohodek v povprečju tudi pomeni nizke zneske letnih sprememb, saj na novo izračunani katastrski dohodek letno na zavezanca pomeni dodatno le okoli sto osemdeset evrov katastrskega dohodka. Nova davčna osnova prispeva zelo malo dodatnega prihodka iz naslova dohodnine. Tudi ob upoštevanju novega katastrskega dohodka bo še vedno velika večina kmečkih gospodinjstev, teh je okoli petindevetdeset procentov, imela zneske letnega katastra pod tisoč evrov, se pravi, bodo, iz tega naslova prispevali manj kot sto sedemdeset evrov dohodnine. Tako je bilo ocenjeno, da zvišanje ravni katastrskega dohodka ne bo bistveno spremenilo položaja kmetov v sistemu drugih javnih dajatev in pravic. Glede na to ni mogoče govoriti o prekomerni obremenitvi, ki naj bi ogrozila socialni položaj kmetov. Z upoštevanjem predlagane rešitve bi se tudi, v bistvu izničil ta smisel in namen sprejemanja zakona o ugotavljanju, katastrskega dohodka, ki so jih z uveljavitvijo le-teh zasledovali pripravljavci predloga zakona in vsi deležniki, tako vlada kot kot njegova predlagateljica, pa tudi zakonodajalec, ki je takšno ureditev sprejel. Predlog zakona je tudi nesistemski, saj predlagana ureditev napačno, umešča v dvanajsti člen, zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka, se pravi iz, te vsebine, je mogoče ugotoviti, da se predlagane spremembe že izvajajo. Vlada zato Predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi, zakona o ugotavljanju ga dohodka nasprotuje. Hvala.